Das ist richtig und wichtig. Denn wir haben hier ein Problem. Aber wir müssen auch konstatieren, dass wir auf den Einsatz von Antibiotika in der nächsten Zeit nicht verzichten können, das ist wichtig. Und wenn wir Systeme haben, die diese Anwendung gezielt und sehr konkret umsetzen, dann können wir nicht dagegen stimmen.

auch abgeschafft werden soll, denn durch die direkte Abgabe der Arzneimittel vom Tierarzt an den Landwirt wird gewährleistet, dass eine ordnungsgemäße Behandlung entsprechend der gestellten Diagnose und der Diagnosevorschrift erfolgt und eine Überwachung der Tiergesundheit und das ist für mich besonders wichtig